Frau Präsidentin! Als Erstes sollten wir uns darauf verständigen, dass wir nicht schlechthin von Cyber irgendetwas reden, sondern die Dinge beim Namen nennen die Gefährdung der Computer und IT Sicherheit durch Angriffe auf kritische Infrastrukturen wie die Medien, die belgische Zeitung den französischen Sender TV5, es gab Hackerattacken auf den Bundestag, auf zahlreiche Unternehmen, Datenklau, Spionage was Sie wollen

Hackerangriffe passieren dauernd und richten sich gegen alles, was irgendwie interessant ist. Sie sind billig, sie sind einfach und eignen sich dafür, anderen was auch immer in die Schuhe zu schieben. Wieder andere machen auf Lücken in der Software aufmerksam und auf Missstände, von denen wir sehr häufig als Politiker auch profitieren als sogenannte mit denen wir hier zu tun haben, die sich im Gewimmel von unzähligen die ihr Unwesen treiben, bewegen. Ich glaube sagen zu müssen Diese Leute wollen wir nicht kriminalisieren. Ich sage Ihnen Wir brauchen ein völlig neues Schutzniveau zur IT Sicherheit überall. Bis heute drücken sich der Rat und die Kommission um Normierungsgremien, verbindliche Mindeststandards, Meldepflichten, auch weil Staat und Geheimdienste immer mehr ihre Krakenarme auf Daten ausstrecken. Wir brauchen gar nichts neu zu erfinden. Wir haben eine Richtlinie.

Es muss wirklich mal Schluss sein, dass Geheimdienste Sicherheitsstandards senken, eigene Backdoors in Software haben und Sicherheitsbehörden Verschlüsselung verteufeln. Wir verlangen die Verwendung von freier und quelloffener Software überall und mehr Geld für Forschung und Innovation und nicht Kürzung von Horizont

Also ich bitte Sie Tun, tun, machen, machen!